Señora presidenta, señora comisaria, la Garantía Juvenil ha ofrecido una oportunidad de integración a miles de jóvenes en toda Europa a los que la crisis económica expulsó o excluyó del mercado laboral. Y, en este sentido, tenemos que insistir en que tenemos que continuar decididamente con este programa y, sobre todo, proporcionarle mayores recursos presupuestarios para poder atender a todos los jóvenes. Pero no podemos caer en la autocomplacencia y, desde luego, mi país no tiene motivos para ello. Y tenemos que intentar mejorar el programa. En este informe señalamos muchos problemas de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y me gustaría destacar fundamentalmente dos. Primero, necesitamos que llegue a más jóvenes, sobre todo de edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, porque son los que tienen mayor urgencia de emancipación y, por lo tanto, los que más urgente necesitan un trabajo con condiciones dignas y salarios suficientes. Y también necesitamos que esas ofertas de trabajo y formación que están financiadas con esta Garantía Juvenil sean útiles y de calidad.

Ofrecer a los jóvenes una formación no adecuada y de baja calidad solo provoca que el joven pierda su tiempo y que nosotros malgastemos el dinero público. Ofrecerles un trabajo de poca o muy poca cualificación para el que muchas veces están sobrecualificados les aleja aún más de una posibilidad cierta de conseguir un trabajo decente.